Panie Komisarzu! Ja nie podzielam stanowiska, że wszystko w sprawie Partnerstwa Wschodniego zrobiliśmy tak, jak potrzeba. Mam wrażenie, że Europa od początku mówiła w sprawie Partnerstwa Wschodniego niejako półgębkiem i w sprawie perspektywy członkostwa, i w sprawie tej oferty finansowej. Ale doceniam Pani osobiste zaangażowanie i zaangażowanie Pana Komisarza w to, żeby w Warszawie udał się szczyt partnerstwa. Chciałbym Państwa prosić, a szczególnie Panią osobiście to jest wielka szansa, my w Europie Środkowej rozumiemy na czym polega cywilizacyjna szansa by patrzeć na partnerstwo nie przez pryzmat tego, co jest dziś, ale przez pryzmat przyszłości, czyli przez pryzmat młodzieży i edukacji. Chciałbym zaapelować o duży projekt edukacyjny, o nowy oddech Partnerstwa Wschodniego skierowany do tych, którzy kiedy już urosną, kiedy dojrzeją, wykształcą się, będą z nami tworzyli wspólną Europę. Dlatego mówię odważnie o Uniwersytecie Partnerstwa Wschodniego, o czymś nowym. Potrzeba Waszej nowej inicjatywy, jeśli chodzi o perspektywę członkostwa, jeśli chodzi o perspektywę finansową, ale także jeśli chodzi o perspektywę pokoleniową. Całe doświadczenie północnej Afryki mówi nam jasno perspektywa pokoleniowa to jest to, o czym powinniśmy myśleć w kontekście partnerstwa.